hafi misskilið spurningu mína ég var ekki að spyrja eða ætlaði ekki að spyrja alla vega um það hvort þingmaðurinn vildi verja lífeyrissjóðakerfið ég var að spyrja hvort hann vildi verja það kerfi sem

háttvirtur þingmaður staðfest það að lífeyrissjóðirnir geta vel staðið undir þessu fjögur hundruð sjötíu og níu milljarða tapi ég skil þingmanninn þannig að þeir geti það þá velti ég upp hvort það gæti ekki verið gott fyrir lífeyrissjóðina svona til framtíðar litið og í ljósi þess að þeir ráða vel við svona geysilega mikið tap hvort þingmaðurinn geti þá ekki velt því upp og verið mér sammála um það þá hljóti lífeyrissjóðirnir að geta staðið undir fimmtíu til áttatíu milljarða króna leiðréttingu á lánum heimilanna er það ekki ef staða þeirra er svona góð ég er að velta fyrir mér hvers vegna þarf að skerða lífeyri aldraðra og þeirra sem eru

í lífeyrissjóðina og mun borga til framtíðar en auðvitað vitum við það frú forseti að alþýðusamband íslands hefur einna harðast barist gegn því að almenn leiðrétting á lánum heimilanna nái fram að ganga og það er áhyggjuefni þegar þessi samtök sem eiga að standa fyrir verkalýðinn og verja þessa hagsmuni skuli beita sér með þessum hætti nú koma þeir sem best þekkja til og segja að lífeyrissjóðirnir geti borið hundrað milljónir króna tap án þess að blikka augum